Ja, tako je, ker je vodooskrba na obalnem področju res problematična. Problematično je tudi to, da dejansko od Hrvaške kupujemo, skoraj dvesto litrov na undo, kar je lahko zelo tvegano in da si naš upravljavec, vodovodnega sistema že od leta petinšestdeset, naprej nekako prizadeva priti do tega dodatnega, vira predlagam, da na podlagi drugega odstavka dvestošestinštiridesetega člena se opravi razprava o teh odgovorih na v državnem zboru. Hvala lepa.